Für eine ganze Reihe von Berufen, beispielsweise in den Bereichen Gesundheit oder Sicherheit, ist eine spezielle Reglementierung der berufsbezogenen Eintrittsbedingungen häufig gerechtfertigt. Es gibt jedoch auf europäischer Ebene in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union immer wieder Fälle, in denen durch übermäßige, umständliche und nicht mehr zeitgemäße Vorschriften qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern der Zugang zu Berufen unverhältnismäßig erschwert wird. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben im regulären Gesetzgebungsverfahren darüber mitentschieden, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip als allgemeines Rechtsprinzip in der Europäischen Union anerkannt wird nicht nur im Primärrecht, sondern auch in der Berufsanerkennungsrichtlinie. Auch der Europäische Gerichtshof hat das Verhältnismäßigkeitsprinzip auch im Bereich dieser Ausübung von Berufsrechten, die durch die Mitgliedstaaten eingeschränkt werden können, immer wieder bestätigt.

Die Kommission hat auf Basis dieser Grundlage aber festgestellt, dass die Ausübung des Verhältnismäßigkeitsprinzips durch die Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren leider nicht so gelungen ist, wie das eigentlich die Mitgliedstaaten sich selbst und der Kommission versprochen hatten, und hat deswegen einen neuen Vorschlag unterbreitet, wie das Verhältnismäßigkeitsprinzip aus der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie künftig noch präziser und noch besser gefasst werden kann. Und auch wenn der europäische Gesetzgeber durchaus Zweifel daran hatte, ob die Wiederholung dieses Prinzips und die Präzisierung dieses Prinzips am Ende gesetzgeberisch wirklich sinnvoll ist, haben uns doch die vielen Beispiele überzeugt, die die Kommission vorgelegt hat. Deswegen haben wir uns im Binnenmarktausschuss am Ende mit großer Mehrheit dazu durchgerungen, diesen Gesetzgebungsvorschlag sehr engagiert und zügig auszuarbeiten. Ich bin allen Kolleginnen und Kollegen, gerade den Schattenberichterstattern, dankbar, dass es gelungen ist, hier zu einer sehr einvernehmlichen Lösung zu gelangen.

und welche Auswirkungen, Regelungen und Chancen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz künftig angepasst werden müssen. Aus meiner Sicht liegen die wesentlichen Fortschritte, die wir in diesem Bericht am Ende möglich machen konnten, darin, dass wir zum einen eine Klarstellung für die Gesundheitsberufe schaffen konnten, die gleichzeitig aber auch dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsprinzip unterworfen werden müssen, weil am Ende richterlich entschieden werden muss, welche Anforderungen an das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu stellen sind. Zum Zweiten ist mir wichtig, dass in dieser Richtlinie auch die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung über die Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie hinaus nur verhältnismäßige Anforderungen vorsehen darf, damit tatsächlich im europäischen Binnenmarkt die Berufsausübung nicht unverhältnismäßig eingeschränkt wird. Zum Dritten war uns von Anfang an klar, dass diese Richtlinie nicht der Deregulierung dient, sondern einer Präzisierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, und wir damit an vielen Stellen nicht dem gewissermaßen vermuteten Impetus der Deregulierung gehorcht haben, sondern sichergestellt haben, dass eine vernünftige Regulierung auf Basis der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten künftig genauso möglich bleiben wird wie bisher. Zuletzt ist mir wichtig, dass wir auch dem Handwerk, das an vielen Stellen für unsere Volkswirtschaft und Gesellschaft eine wichtige Leistung erbringt, hier nicht nur durch die Anerkennung der Pflichtmitgliedschaft in der Kammer, sondern auch an anderen Stellen Rechenschaft haben ablegen können darüber, dass wir die meisterbriefliche Ausbildung als besonders wichtigen Beitrag auch zur Ausbildung junger Menschen ansehen. Und schließlich ist natürlich bedeutsam, auch im Rahmen dieses Gesetzgebungsvorhabens, dass die Subsidiarität, also die Sicherstellung des Gesetzgebungsauftrags auf der Basis der mitgliedstaatlichen Ebene, erhalten bleibt und wir uns alle gegenseitig versprochen haben, dass wir die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, sofern sie das Verhältnismäßigkeitsprinzip beachten, an keiner Stelle in Frage stellen. Ich glaube, im Zusammenhang mit dem noch später zu beratenden Vorschlag zur Notifizierung, der die Mitgliedstaaten dann dazu bringt, entsprechende Maßnahmen der Berufsreglementierung zunächst der Europäischen Kommission zur Prüfung vorzulegen, wird es uns gelingen, den Ausübungsrahmen der reglementierten Berufe in der Europäischen Union, im europäischen Binnenmarkt, durch diesen Vorschlag

Deswegen hoffe ich, dass ihn am Ende auch alle Mitgliedstaaten beachten. Abschließend nochmals ganz herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die mitgearbeitet haben. Ich hoffe, dass wir damit einen kleinen, aber hoffentlich zielführenden Schritt für den europäischen Binnenmarkt gehen konnten.